En al die tijd staan mensen aan de zijlijn van de samenleving en daar is niemand bij gebaat. De vluchtelingen niet, die vaak geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt en dus ook niet tot de maatschappij, en de lidstaten niet, die op deze manier een slechte integratie in de hand werken. We moeten dus inderdaad werk maken van integratie via taalles, scholing en training, zodat vluchtelingen mee kunnen doen in het gewone leven en ook bij terugkomst in eigen land hun nieuwe vaardigheden kunnen gebruiken.